Señor presidente, de nuevo consideramos importante incluir, como punto en el orden del día del miércoles, el tratado del Mercosur, un tratado que ha estado negociándose desde hace más de veinte años de una manera opaca